Dat is wat de Europese burgers terecht van ons vragen.

We mogen in 2017 niet langer verdragen dat mensen hun hele hebben en houden geven aan mensensmokkelaars om in gammele bootjes de zee op te gaan, en dat kinderen, vrouwen en mannen dagelijks, wekelijks verdrinken. Dit is Europa onwaardig.

Maak een echte verdeling, solidair met Europa. Pak de mensensmokkelaars aan, maar ook maak werk van economische migratie.

Maak dat mensen hun thuisfront niet moeten ontvluchten.

Tot slot, heel erg belangrijk zet in op de bescherming van de niet begeleide kinderen. Weet u, soms vraag ik me af hoe lang we die beelden nog moeten zien.